Ich darf Ihnen zur Information mitteilen, dass ich als Vorsitzführender die Regel zu befolgen habe, die Teilnehmer nach der Stärke ihrer Fraktionen mit zu berücksichtigen. Das sind die Regeln. Ich nehme ohnehin viel mehr Redner dran.